Monsieur le Président, Monsieur Barnier, chers collègues, je vous le dis, je suis en colère. Voilà deux ans que la conférence de consensus, sous la Présidence belge, a piloté justement une stratégie européenne des sans abris. Le Parlement européen a rédigé une déclaration écrite en faveur des sans abris.

Je suis l'auteur de la résolution en faveur d'une stratégie européenne des sans abris.

Je déplore aujourd'hui que, sur le banc du Conseil, personne ne soit là, alors que c'est la responsabilité des États membres de garantir le droit à une aide au logement à tous ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes.

Je le dis souvent les sans abris ne meurent pas seulement l'hiver.

Elle doit être solidaire, active, face à la détresse des plus vulnérables.

En Hongrie, les sans abris sont pourchassés par la police et menacés de lourdes amendes. En France, on voit apparaître des décrets qui criminalisent la mendicité, le glanage de nourriture dans les poubelles.

Nous pouvons changer les choses. Je le dis très clairement, Monsieur le Commissaire, l'Union européenne doit jouer son rôle pour la solidarité entre les États et les peuples européens.

Il ne s'agit plus de sauver les banques.

Nous n'avons que trop tardé. Chaque État membre doit rendre compte à la Commission des mesures mises en œuvre depuis la vague de froid. Il faut mobiliser tout de suite un fonds de secours pour venir en aide aux plus vulnérables. Les États qui ne respectent pas leurs obligations de secours aux plus démunis doivent être sanctionnés, notamment ceux qui criminalisent les sans abris ou interdisent l'accès aux hébergements d'urgence à certaines catégories de personnes. Et enfin, Monsieur Barnier, la Commission doit tout de suite mettre en place une stratégie européenne

L'objectif est clair, nous l'avons rappelé ici, mes chers collègues, plus personne ne doit dormir dans la rue d'ici 2015. Il y a urgence. Pour pouvoir rêver, il faut avoir un lieu où dormir. Si nous laissons faire, ce silence glacial des responsables européens va créer une défiance des citoyens. Il faut réellement que vous réagissiez